frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá menntamálanefnd um frumvarp til laga um bókmenntasjóð og fleiri nefndin hefur fjallað um málið umsagnir bárust frá myndstefi þýðingarsjóði landsbókasafni íslands háskólabókasafni landskerfi bókasafna h f rithöfundasambandi íslands bókasafnssjóði höfunda hagþenki félagi höfunda fræðirita og kennslugagna og félagi íslenskra bókaútgefenda einnig barst nefndinni skýrsla um endurskoðun á stuðningi ríkisins í frumvarpinu er annars vegar lagt til að stofnaður verði bókmenntasjóður sem taki við hlutverki bókmenntakynningarsjóðs menningarsjóðs og þýðingarsjóðs þess er vænst að með því verði stuðningur ríkisvaldsins við bókmenningu í landinu einfaldari og skilvirkari hins vegar eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á fyrirkomulagi greiðslna fyrir afnot á bókasöfnum meðal annars með tilliti til fyrirspurna frá eftirlitsstofnun efta nefndin leggur áherslu á að með frumvarpinu er átt við bókmenntir í víðum skilningi þannig að undir ákvæði þess falla jafnt skáldverk sem vönduð fræðirit handbækur orðabækur og menningarsöguleg rit í lögum um menningarsjóð var styrkveiting til útgáfu bundin því skilyrði að hið útgefna rit væri á íslensku í a lið annarrar greinar frumvarpsins er ekki gert ráð fyrir slíku skilyrði nefndin lítur svo á að styrkveitingar úr sjóðnum til rita á öðrum tungum en íslensku verði þó að styðjast við sérstök og veigamikil rök sem til dæmis gætu tengst menningarstarfi meðal nýbúa eða tilteknu kynningarátaki íslenskra bókmennta erlendis einn þá leggur nefndin áherslu á að við ákvarðanir um úthlutun og í skipulagi sjóðsins þurfi að gæta þess hlutverks sem fyrri sjóðir höfðu hver um sig auk þess nýmælis að styrkja útgáfu frumsaminna skáldverka einnig væntir nefndin þess að við næstu fjárlagagerð verði litið til hins metnaðarfulla hlutverks sem sjóðnum er ætlað að rækja samkvæmt annarri grein frumvarpsins í annarri málsgrein fjórðu grein frumvarpsins er lagt til að höfundar bóka á erlendum málum og bóka sem þýddar hafa verið á íslensku fái greiðslur samkvæmt fjórðu grein fyrir notkun bóka þeirra á bókasöfnum í almennum athugasemdum með frumvarpinu kom fram að sú breyting væri lögð til vegna fyrirliggjandi álits eftirlitsstofnunar efta þess efnis að tungumálaskilyrði þriðju grein laga um

mismunun á grundvelli þjóðernis eða ríkisfangs samanber fyrstu málsgrein fimmtu grein tilskipunar um útláns og leigurétt í umsögnum um frumvarpið sem menntamálanefnd hafa borist frá ýmsum hagsmunaaðilum er eindregið lagst gegn því að vikið sé frá skilyrði þriðju grein gildandi laga um bókasafnssjóð höfunda um að bók hafi verið rituð á íslensku á þeirri forsendu að rík menningarleg rök standi til þess að viðhalda beri núverandi fyrirkomulagi sem feli í sér mikilvægan stuðning við útgáfu bóka á íslensku þá hefur í umsögnum til menntamálanefndar verið til þess vísað að málarekstur fari nú fram á hendur norðmönnum af hálfu esa og á hendur svíum dönum og finnum af hálfu framkvæmdastjórnar e s b eins og nánar er rakið í athugasemdum með frumvarpinu um það álitaefni hvort menningarleg rök heimili að vikið sé frá meginreglu e b og e e s réttar um bann við mismunun á grundvelli þjóðernis eða ríkisfangs með setningu tungumálaskilyrðis vegna greiðslu fyrir afnot af bókum á bókasöfnum þjóðirnar hafa haldið fram vörnum um menningarleg rök fyrir umræddu tungumálaskilyrði nefndin telur mikilvægt að norðurlönd tali einu máli gagnvart framangreindum eftirlitsstofnunum og standi sameiginlega vörð um tungumál norrænna menningarsvæða í ljósi framangreinds telur nefndin að ekki sé á þessu stigi tímabært að gera þær breytingar sem lagðar voru til í annarri málsgrein fjórðu grein frumvarpsins og leggur því til að við bætist skilyrði um útgáfu verka á íslensku og er orðalagi málsgreinarinnar breytt í heild til samræmis við það frú forseti loks leggur nefndin til þá breytingu á fimmtu grein frumvarpsins að nefndarmönnum í úthlutunarnefnd verði fjölgað um tvo í því skyni að myndstef eignist þar fulltrúa nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem ég hef rakið og sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir þetta nefndarálit rita ásamt mér háttvirtir þingmenn sigurrós þorgrímsdóttir björgvin g sigurðsson dagný jónsdóttir einar már sigurðarson kjartan ólafsson mörður árnason herdís á sæmundardóttir og kolbrún halldórsdóttir með öðrum orðum voru nefndarmenn

afgreiðslu málsins með þessum hætti enginn háttvirtur þingmaður gerir fyrirvara við þetta nefndarálit en ég vil nota tækifærið og þakka nefndarmönnum í menntamálanefnd